háttvirtir alþingismenn góðir landsmenn alþingi kemur saman í dag til sérstaks hátíðarfundar til að minnast þess að sautjánda júní næstkomandi eru tvö hundruð ár liðin frá fæðingu jóns sigurðssonar forseta jón sigurðsson skipar sérstakan heiðurssess í íslenskri sögu hann var forustumaður í sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar á nítjándu öld það var fátt í þjóðlífi íslendinga sem jóni var óviðkomandi

þannig lét hann sér annt um að efldar yrðu framfarir í atvinnuháttum menntun og lífskjörum þjóðarinnar ekki síður en að létta af henni ófrelsisböndunum jón var líka einn fremsti vísindamaður í norrænum fræðum á sínum dögum það er athyglisvert að mörg útgáfuverkefna jóns eins og fornbréfasafnið lagasafn íslands skýrslur um landshagi og fleiri stuðluðu að því að gera stjórn landsins og sögu aðgengilega landsmönnum nú heitir þetta gagnsæ stjórnsýsla og má því segja að hann hafi einnig verið á undan sinni samtíð í þeim efnum á þessum hátíðarfundi vill alþingi því heiðra minningu jóns sem fræðimanns fyrir fundinum liggur tillaga frá forsætisnefnd þingsins um að stofna prófessorsstöðu tengda nafni hans alþingi mun minnast afmælis jóns forseta enn frekar á næstu dögum ég vil fyrst nefna að í dag verður opnaður vefur á heimasíðu alþingis helgaður þingstörfum jóns sigurðssonar þingmennskuferill jóns nær yfir meira en þrjátíu ára tímabil frá því að hið endurreista alþingi kom saman átján hundruð fjörutíu og fimm til ársins átján hundruð sjötíu og sjö hann varð fljótt bæði hinn stjórnmálalegi leiðtogi þingsins og hinn formlegi forustumaður þess hann var lengi forseti alþingis forseti neðri deildar og forseti sameinaðs alþingis við lok þingsetu sinnar hann hafði því mikil áhrif á þingstörfin og átti stóran þátt í að móta þau á fyrstu árum hins endurreista alþingis á vefnum um þingstörf jóns verða birtar allar ræður sem jón flutti þann tíma sem hann sat á alþingi þá hafa alþingistíðindi þessara ára verið skönnuð í heild sinni bæði ræður og þingskjöl þau verða aðgengileg á þessum vef á afmælisdegi jóns sigurðssonar sautjánda júní verður hátíðarsamkoma hér í þingsal til að minnast þess að hundrað ár eru þá liðin frá því að háskóli íslands var stofnaður í þinghúsinu á aldarafmæli jóns sigurðssonar hann var í hópi þeirra sem helst beittu sér fyrir stofnun æðri menntastofnunar í landinu eða þjóðskóla eins og jón kallaði slíkan skóla að lokinni hátíðarsamkomunni sautjánda júní verður alþingishúsið opið almenningi þar verða til sýnis ýmsir sýningarhlutir er tengjast þingstörfum jóns og starfsemi háskólans í þinghúsinu eins og þingmenn hafa orðið varir við á leið sinni til þessa fundar er nú unnið að uppsetningu þessarar sýningar þá vil ég loks nefna að nítjánda júní verður athöfn í jónshúsi í kaupmannahöfn þar sem veitt verða í fjórða sinn verðlaun jóns sigurðssonar forseta hæstvirtur forsætisráðherra jóhanna sigurðardóttir mun flytja hátíðarræðu við það tækifæri